Na minulotýždňovom zasadnutí Vyšehradskej štvorky v Bratislave zaznel z úst ministra zahraničných vecí Slovenska, ktoré momentálne skupine predsedá, jasný odkaz do Minsku prezidentovi Lukašenkovi. Dokiaľ bude v bieloruských väzniciach čo len jeden jediný politický väzeň, Bielorusko musí počítať s totálnou izoláciou v Európe.

Demokraticky zmýšľajúci ľudia sú vyšetrovaní, zatýkaní, väznení, držaní v nehumánnych podmienkach tak, ako o tom aj dnes rokujeme, bez možnosti právnej pomoci a bez možnosti návštevy ich rodinných príslušníkov. Je preto dôležité pritvrdiť aj postup Európskej únie voči poslednému diktátorovi v Európe.